Ja, hvala lepa, spoštovani predsednik vlade, za vaš odgovor. Delno pričakovan, sploh zato, ker se je v zadnjem tednu, vse skupaj, odvijalo, kar se tiče, Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni in sem bila seznanjena tudi z, novinarsko konferenco ministra Fakina, pa vendarle se mi zdi, da je pomembno, da poudarim, da politika sama tega problema ne bo mogla rešiti, ampak ga bo mogla reševati skupaj z zdravniki. Da pa se potem problemi rešijo, seveda pa so potrebni sistemski ukrepi in premiki, ki jih v slovenskem zdravstvenem sistemu čakamo že kar nekaj let. Lahko rečem že kar nekaj let, lahko rečem tudi z otroško srčno kirurgijo lahko čakamo že nekako deset let. V desetih letih, da usposobimo enega dobrega kardiokirurga, še, je potrebno nekje deset let, nekega usposabljanja. Odkar smo se začeli pogovarjati, tudi politika se je začela na tem področju pogovarjati, bi lahko mi v desetih letih resnično, če bi želel vsi in delali v to smer, imeli usposobljene svoje lastne kardio, kirurge. Se mi zdi, da se moramo zavedati, da je bila že pred vsemi temi aferami, otroška srčna kirurgija na nekoliko nižji ravni v primerjavi z razvitimi državami, zato je potem postopoma, ker se ni začelo reševati, tudi, se je tale, kriza oziroma, stanje v, poslabševalo. Jaz bi želela, glede na situacijo in obstoječe razmere v slovenskem zdravstvu, še eno, vseeno vas vprašati, če če in katere sistemske ukrepe boste predlagali za boljše delovanje bolnišnic ter do kdaj jih lahko pričakujemo. Ker sem prepričana, da bolniki nimamo več časa čakati na izboljšanje stanja še nadaljnji, na štiri leta. Hvala.